virðulegi forseti eitt það mikilvægasta til að ná fram

séu vakandi í þessu máli og fylgi því vel eftir að lög sem fjalla um jafnréttismál jafnréttislögunum sé fylgt eftir ég hef lagt fram fyrirspurn til ráðherra um jafnréttisfræðslu fyrir ráðherra og stjórnendur opinberra stofnana og spyr hvað hefur ráðherra gert til að hrinda í framkvæmda fræðslu um jafnréttismál fyrir stjórnendur og starfsmenn ráðuneyta og að koma á jafnréttisfræðslu fyrir pólitískt kjörna fulltrúa hjá framkvæmdarvaldinu þetta var einn liður í þeirri ágætu tillögu sem við höfum verið að fara í gegnum þar var tekið mjög ákveðið á fræðslu um jafnréttismál og að fræðsla jafnréttisáætlunar ætti að ná til allra stjórnenda í stjórnsýslunni og þá var sérstaklega tekið fram að jafnréttisfræðsla ætti að ná til allra ráðherra ég hef þess vegna hug á að heyra hvað hefur verið gert í því máli þessi leið var farin til dæmis í svíþjóð með góðum árangri að þar var skipulega tekið á jafnréttisfræðslu til allra bæði

og þess vegna er mikilvægt að heyra hér og nú hvað hæstvirtur ráðherra hafi gert í því máli hvort það hafi verið rætt í ríkisstjórn og hvort það hafi ekki fengið góðar undirtektir að stjórnendur

þar með taldir ráðherrar fái slíka jafnréttisfræðslu ég vil taka það fram að í álitinu var líka rætt um það að alþingismenn og stjórnendur þingsins ættu að fá slíka jafnréttisfræðslu og ég hef hreyft máli í forsætisnefnd að hún taki það upp þannig að það sé hægt að undirbúa hér líka slíka jafnréttisfræðslu þetta er auðvitað einn liðurinn af mörgum þessi jafnréttisfræðsla þannig að hún nái upp allan stigann til stjórnenda og æðstu pólitísku fulltrúa til þess að við náum árangri í þessu efni þess vegna er þessi fyrirspurn lögð fram virðulegi forseti